Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, spoštovane poslanke in poslanci! Spoštovani vsi zbrani na balkonu! Korošci si cesto zaslužijo. Ne včeraj, ne danes, zaslužijo si jo že včeraj. Prihajam iz spodnje Savinjske doline, kjer je v zadnjem času veliko razburjenja zaradi gradnje hitre ceste do Velenja. Združene civilne iniciative, župani, številni strokovnjaki in prebivalci spodnje Savinjske doline opozarjajo, da je predvidena trasa izgradnje s priključkom v Šentrupertu daljša, za več kot dvesto milijonov evrov, dražja, obenem pa uničuje najboljšo kmetijsko zemljo in razseljuje sto petdeset ljudi in je povrhu tega še prometno neučinkovita. Ravno na to opozarjajo tudi župani savinjske regije, ne Savinjske doline, ampak župani savinjske regije. V rokah imam dokument, ki so ga podpisali župani in pa poslali prejšnjemu predsedniku vlade, s katerim pristojne državne organe pozivajo, naj si prizadevajo za takšen projekt tretje razvojne osi, ki je utemeljen v strategiji prostorskega razvoja Slovenije in skladen s strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Trasa s priključkom v Šentrupertu ni skladna s strategijo prostorskega razvoja, ker ne povezuje regionalnih središč Velenja in Celja, prav tako ni skladna s strategijo razvoja, ker uvaja nov prometni koridor, namesto da bi ohranila starega. Župani prav tako pozivajo, da naj bo projekt čim bolj varčen s porabo investicijskega denarja, in poudarjajo, prav tako pozivajo, da naj bo trajnostno umeščen v prostor s čim manjšo okoljsko škodo, vplivom na kulturno krajino in kmetijska zemljišča. Trasa F dva dva je vse prej kot to. Izgradnja hitre ceste je izredno pomembna za prebivalce Koroške in pa, Velenja, ki nanjo resnično že predolgo časa čakajo. Spoštovane prebivalke Koroške in pa Velenja, naj tukaj, posebej poudarim, hočemo cesto za Korošce, ne za gradbene barone. Ravno zato, ker Korošci cesto potrebujejo takoj, zahtevam, da vlada našim argumentom prisluhne. Spoštovani predsednik vlade, ker se v petek nihče od pristojnih treh ministrov ni udeležil terenske seje, se moram obrniti še na vas. Vem, resnično se zavedam tega, da niste vi krivi, pa vendar ste predsednik vlade, zato me zanima vaše stališče grede izgradnje hitre ceste skozi Savinjsko dolino po izbrani trasi F dva in razlogih, zakaj se ne izbere cenejša, prometno učinkovitejša in okoljsko sprejemljivejša trasa s priključkom v Arji vasi, predvsem pa trasa, ki bo zgrajena v bistveno, bistveno krajšem času. Kako boste kot predsednik Vlade Republike Slovenije zagotovili, da bo projekt tretje razvojne osi izveden transparentno, racionalno, okoljsko sprejemljivo in v korist državljanom, prebivalcem, ki tam živimo? Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, gospod predsednik vlade, izvolite. Hvala lepa ...